Señora Presidenta, la primera víctima de la guerra siempre es la paz y, sobre todo, la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Y eso es lo que estamos viendo de nuevo en Israel, con una ley que se está tramitando en el Parlamento que intenta estigmatizar, bloquear y, en último término, acabar con las ONG que están trabajando sobre el terreno, que están denunciando la realidad de los territorios ocupados, los asentamientos, los derribos de casas, las detenciones indiscriminadas, y que lo hacen con la ayuda, en algunos casos, de instituciones extranjeras, como también la Unión Europea, y de organizaciones como Breaking the Silence o B'Tselem, que defienden los derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros, objetivamente unos aliados de Israel, que intenta tapar la boca a aquellos que denuncian la violación de derechos humanos y a aquellos que, en el fondo, nos enseñan lo que deberíamos ver y a lo que deberíamos responder?